Monsieur le Président, dans la crise économique que nous traversons, la nécessité de la rigueur et de l'équilibre budgétaire est absolument certaine. Mais l'assainissement des finances publiques n'est qu'une première étape, indispensable, mais une première étape qui doit nécessairement être complétée par une deuxième étape, celle de la compétitivité de l'Union européenne. Pour anticiper, pour assurer la croissance économique, pour maintenir les emplois, il faut agir vite. Il faut absolument atteindre les objectifs de la stratégie Europe 2020 et remplir également les objectifs de l'agenda numérique. Nous ne pouvons pas nous exposer à décevoir, comme cela a été le cas pour la stratégie de Lisbonne.

Les techniques de l'information et de la communication ont provoqué une véritable révolution. Aux États Unis, par exemple, la vente des livres numériques dépasse aujourd'hui la vente des livres papier. En revanche, le marché européen est faible, fragmenté, et cette situation s'explique en partie par la fiscalité indirecte.

Aujourd'hui, le cadre juridique exclut les biens culturels numériques, parce qu'ils sont assimilés à des prestations de service. Si je prends l'exemple du livre, le livre papier a un taux de TVA à 5,5, alors que le livre numérique a un taux de TVA normal qui n'est jamais inférieur à

Donc cette discrimination fiscale est préjudiciable au marché unique du numérique.

supérieure pour tous les biens du commerce électronique. Le résultat, on le constate aujourd'hui, est que ce marché du numérique est complètement dominé, justement, par les Américains. Je crois donc que l'Union européenne doit vite mettre en œuvre des moyens qui lui permettent d'atteindre ces objectifs et, en l'occurrence, il s'agit d'introduire un taux de TVA réduit pour l'ensemble des biens culturels numériques. De cette manière, on obtiendra une réduction des coûts de l'offre légale. En réduisant les coûts, elle devient beaucoup plus accessible aux citoyens. C'est aussi pour les consommateurs une plus grande diversité. C'est le moyen de lutter contre le piratage. En élargissant l'offre légale et en la rendant plus accessible, il est évident que la tentation du piratage numérique diminuera en outre, les recettes fiscales des États ne pourront qu'augmenter puisqu'on élargira la consommation. Le dernier point que je voudrais soulever, c'est que ce marché unique du numérique doit bénéficier à l'ensemble des États membres.

soit perçue dans le pays où le bien est acheté, au lieu du pays du siège du vendeur. Je pense que si nous réussissons rapidement à mettre en œuvre au moins ces moyens d'ordre fiscal, le marché unique du numérique ne peut que se développer. Nous avons un grand retard encore une fois sur les États Unis, mais je l'ai expliqué, et je crois que nous n'avons